þau sorglegu tíðindi bárust föstudaginn tuttugasta og þriðja október síðastliðinn degi eftir að síðasta þingfundi lauk að einn úr hópi okkar alþingismanna guðbjartur hannesson fyrrverandi forseti alþingis og fyrrverandi ráðherra hefði andast þá um morguninn í sjúkrahúsi á akranesi flestum okkar sem fylgst höfðum með högum hans og heilsu undanfarna mánuði komu þessi leikslok ekki að óvörum en andlát hans snart okkur djúpt í hetjulegri baráttu við skæðan og illvígan sjúkdóm krabbamein sýndi hann óvenjulegt æðruleysi hugur okkar hvarflar nú til vordaganna síðustu þegar við kvöddum guðbjart glaðan og reifan með hugann við gleðilega atburði sem fram undan voru í fjölskyldunni bros hans og hlýja verður okkur lengi minnisstæð svo og sú drenglund og prúðmennska sem við jafnan mættum í samstarfi við þennan heilsteypta og vinnusama skagamann hér í sölum alþingis guðbjartur var jarðsettur síðastliðinn föstudag á akranesi að viðstöddu miklu fjölmenni guðbjartur hannesson var fæddur á akranesi þriðja júní nítján hundruð og fimmtíu sonur hjónanna hannesar þjóðbjörnssonar verkamanns og ólafíu rannveigar jóhannesdóttur húsfreyju hann lauk prófi frá kennaraskóla íslands árið nítján hundruð sjötíu og eitt og síðar tómstundakennaraprófi í danmörku nítján hundruð sjötíu og átta og kenndi þau fræði síðan árið eftir við skóla í kaupmannahöfn hann stundaði síðar framhaldsnám í skólastjórn við kennaraháskólann og lauk svo meistaraprófi frá kennaraskóla í lundúnum árið tvö þúsund og fimm strax að loknu kennaranámi hóf guðbjartur kennslu við grunnskóla akraness en varð tveimur árum síðar erindreki bandalags íslenskra skáta nítján hundruð sjötíu og þrjú til nítján hundruð sjötíu og fimm að loknu framhaldsnáminu í danmörku og dvöl þar varð hann kennari á ný á akranesi og tveimur árum síðar nítján hundruð áttatíu og eitt rétt rúmlega þrítugur skólastjóri grundaskóla á akranesi þeirri stöðu gegndi hann með vinsældum og virðingu allt þar til hann var kosinn á alþingi árið tvö þúsund og sjö hann varð virtur fyrir störf sín sem framsækinn og farsæll skólastjóri í tæpa þrjá áratugi skólinn hans grundaskóli varð fyrstur skóla til að hljóta íslensku menntaverðlaunin árið tvö þúsund og sex guðbjartur naut sín vel í starfi með börnum og unglingum var þeim mikil fyrirmynd sjálfur í heilbrigðum lífsháttum og lífsviðhorfum reglusamur í hvívetna samviskusamur og dugmikill í starfi hann naut mikils álits nemenda sinna fyrir störf sín á þeim vettvangi mun hans lengi minnst á akranesi guðbjartur hannesson gekk til liðs við alþýðubandalagið á akranesi og var hann þrívegis kjörinn af lista þess í bæjarstjórn á árunum nítján hundruð áttatíu og sex til nítján hundruð níutíu og átta allan þann tíma sat hann í bæjarráði og var formaður þess um skeið og forseti bæjarstjórnar þrisvar sinnum guðbjartur var í eðli sínu mikill félagsmálamaður í æsku varð hann skáti og þeim félagsskap þjónaði hann lengi var ávallt skáti þegar hann hóf afskipti af sveitarstjórnarmálum í heimabæ sínum tók hann sæti í mörgum nefndum á vegum bæjarins meðal annars um byggingu grundaskóla og leikskólans garðasels en æskulýðs og skólamál og málefni íþróttahreyfingarinnar bar hann ætíð mjög fyrir brjósti þegar dró að alþingiskosningum árið tvö þúsund og sjö ákvað guðbjartur að fara inn á vettvang landsmálanna nafn hans hafði oft áður verið nefnt sem hugsanlegs frambjóðanda reynsla hans af sveitarstjórnarmálum orðspor í starfi og aðrir eðliskostir tryggðu honum fyrsta sæti á lista samfylkingarinnar í norðvesturkjördæmi það sæti skipaði hann síðan guðbjartur hannesson var fullþroska stjórnmálamaður er hann tók sæti á alþingi fimmtíu og sjö ára gamall langreyndur úr stjórnmálastarfi og hafði einnig um fimm ára skeið setið í bankaráði landsbanka íslands hann varð við upphaf þingsetunnar formaður félagsmálanefndar eftir stjórnarskiptin í byrjun febrúar tvö þúsund og níu var guðbjartur kosinn forseti alþingis naut hann reynslu sinnar og trausts við forsetastörfin sýndi lipurð og sanngirni en mikil ólga var þá í stjórnmálum og átök hörð eftir kosningarnar kom í ljós að hugur guðbjarts stóð ekki til forsetaembættisins á ný heldur vildi hann vera virkur þátttakandi í stjórnmálunum í þinginu hann varð formaður fjárlaganefndar sem ekki var létt hlutskipti við þær aðstæður sem þá ríktu rösku ári síðar hinn annan september tvö þúsund og tíu tók guðbjartur sæti í ríkisstjórn fór með félags trygginga og heilbrigðismál og nokkru síðar tók hann við hinu nýstofnaða velferðarráðuneyti því embætti gegndi hann fram yfir kosningarnar árið tvö þúsund og þrettán málaflokkar guðbjarts voru sannarlega erfiðir viðfangs vegna áfalls í efnahagsmálum en þeim sinnti hann af dugnaði áhuga og þekkingu eftir síðustu kosningarnar sat hann í allsherjar og menntamálanefnd og var þar á heimavelli guðbjartur tók þátt í alþjóðastarfi alþingismanna sat um tíma í íslandsdeild alþjóðaþingmannasambandsins vestnorræna ráðinu og á þessu kjörtímabili var hann í norðurlandaráði og þetta árið varaforseti ráðsins þótt þingseta guðbjarts hannessonar yrði ekki löng átta ár en ellefu löggjafarþing var hann á þeim tíma valinn til allra helstu trúnaðarstarfa á alþingi nefndaformennsku ráðherrastarfa og forsetaembættisins auk þess sem hann var í forustusveit síns flokks í öllum þessum störfum var hann farsæll þægilegur í viðmóti hófsamur og samstarfsfús hann kom vel fyrir sig orði og gat verið fastur fyrir þegar í odda skarst í huga okkar alþingismanna verður bjart yfir minningu guðbjarts hannessonar sem nú hefur fallið frá svo óvænt og snöggt langt fyrir aldur fram þegar enn var margt óunnið